Por eso, millones de personas están sufriendo dolor, están sufriendo humillación, no tienen empleo, caen en la pobreza, se les quita la vivienda. Sin lugar a dudas, en este tipo de crisis, todos tendremos que contribuir a ser mucho más diligentes y a instar a la Comisión Europea a que sea más transparente para que se puedan dar respuestas rápidas a esta ciudadanía que está pasándolo muy mal en el conjunto de la Unión Europea.